Señor presidente, no hay caso europeo, porque la aplicación de las sanciones y de la decisión del Consejo es una competencia nacional. Lo que hay es que se ha traído aquí un debate que debería estarse produciendo en el Congreso de los Diputados. Y yo quiero pedir perdón al conjunto de señorías por haber ocupado una parte del debate del Parlamento Europeo con un debate que, básicamente, estamos manteniendo nueve españoles entre nosotros, y creo que es bastante lamentable. Tengo que decir, además, de forma muy honesta, que creo que, haciendo este tipo de cosas, degradamos la imagen de la delegación española en esta casa, y me parece que no deberíamos hacer este tipo de ejercicios —de verdad lo digo y lo digo con toda sinceridad—.